Mit der morgigen Abstimmung zur Reformierung der europäischen Bankenaufsicht senden wir ein wichtiges Signal an die Finanzmärkte und vor allen Dingen an die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Europa zieht hier an einem Strang, wenn es um die verschärfte Kontrolle von europäischen Banken geht. Als Europäisches Parlament sprechen wir uns schon lange für eine bessere Koordinierung in der EU Finanzaufsicht aus, gerade bei Instituten, die grenzüberschreitend tätig sind. Die EZB wird nun insbesondere bei großen Banken die Federführung übernehmen. Es ist uns gelungen, eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit und Koordination mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA sicherzustellen, die für die Banken in denjenigen Mitgliedstaaten zuständig bleibt, die sich eben der EZB Aufsicht nicht anschließen.

Insbesondere bei der Aufsicht von kleinen und mittelgroßen Banken müssen ausgewogene und praktikable Lösungen gefunden werden, damit es eine effiziente, aber eben auch keine doppelte Berichterstattung gibt. Die europäische Politik setzt viel Vertrauen in die Europäische Zentralbank. Es gibt jedoch auch das Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich will sogar noch weiter gehen Kontrolle ist nicht nur besser, sondern auch absolut notwendig. Als Abgeordnete des Europäischen Parlaments stehen uns Kontrollbefugnisse über die künftige europäische Aufsichtspraxis zu. In ihrer Aufsichtsfunktion muss die Europäische Zentralbank transparent agieren und vor allen Dingen auch Rechenschaft ablegen. Ein wesentliches Anliegen ist dabei auch, die saubere Trennung zwischen monetärer Politik und der Aufsichtspolitik der Europäischen Zentralbank sicherzustellen. Nur mit einer solch sauber praktizierten Trennung, nur über eine gute Zusammenarbeit mit nationalen Aufsehern und nur mit umfassender demokratischer Kontrolle verdient das Aufsichtsprojekt die Vorschusslorbeeren, die es nun auch erhält.

Mindestens genau so wichtig ist die konsequente Verbesserung der Finanzmarktregulierung. Mit der Verabschiedung der Eigenkapitalrichtlinie auf der vergangenen Straßburg Tagung haben wir bereits dafür gesorgt, dass Banken künftig mehr Eigenkapital und Liquidität vorhalten müssen.

Das Europäische Parlament hat bereits vor mehr als einem Jahr ein deutliches Votum für strikte europäische Standards in den nationalen Einlagensicherungssystemen abgegeben.